virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi okkar þingmanna samfylkingarinnar frumvarpi til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar sem gerir ráð fyrir

ellilífeyris og örorkulífeyrisþega hækki í áföngum á næstu

á liðnu vori eins og þingheimi er kunnugt og alþjóð náðust almennir kjarasamningar síðasta vor sem fólu í sér umtalsverða hækkun lágmarkslauna sérstök ástæða var lögð á það jafnt í kjarasamningum starfsgreinasambandsins og verslunarmannafélagsins að hækka lægstu laun þannig að þau mundu í lok samningstímans

þingheimi er kunnugt fela lög um almannatryggingar í sér reiknireglu um hækkun bóta almannatrygginga árlega þar sem annaðhvort skuli miðað við verðlag eða launaþróun í því fjárlagafrumvarpi sem nú liggur fyrir af hálfu ríkisstjórnarinnar er gert ráð fyrir hækkun um næstu áramót

mun sú staða verða uppi að bætur almannatrygginga munu fyrirsjáanlega dragast aftur úr lægstu launum á næstu árum við gerum því þá tillögu í þessu frumvarpi að sérstakt ákvæði til bráðabirgða komi inn í lögin sem feli í sér hækkun bóta almannatrygginga til samræmis við ákvæði kjarasamninganna frá því í vor og að sú tímabundna regla gangi þá framar

að um tíu þúsund sex hundruð áttatíu og fimm lífeyrisþegar ná ekki viðmiðum um lágmarkslífeyri og fá þar af leiðandi sérstaka uppbót til framfærslu þar af eru fjögur þúsund og tvö hundruð ellilífeyrisþegar fimm þúsund fimm hundruð og fimmtíu örorkulífeyrisþegar og níu hundruð fimmtíu og fimm sem fá endurhæfingarlífeyri þessi hópur býr við kröpp kjör en kannanir hafa leitt í ljós að fjögur prósent höfðu frestað lyfjakaupum í könnun meðal eldri borgara árið tvö þúsund og tólf á síðustu fimm árum sjö prósent sögðust hafa frestað læknisheimsókn og fjórtán prósent hafa tíðar fjárhagsáhyggjur í því kerfi sem við höfum útbúið í gildandi lögum er búinn til farvegur til að tryggja að kjaraþróun lífeyrisþega sé í samræmi við almenna kaupmáttarþróun í landinu eða verðlagsþróun en þegar gerðir eru sérstakir kjarasamningar sem hafa það að markmiði að lyfta lægstu launum þá eru fyrir því fordæmi að ríkið láti slíka hækkun sérstaklega koma til framkvæmda umfram það sem leiðir af lagaskyldunni í sextugasta og níundu grein laga um almannatryggingar ég vísa þar sérstaklega til þess þegar ákveðið var vorið tvö þúsund og ellefu í kjölfar kjarasamninga sem þá voru gerðir og miðuðu að sérstakri hækkun lægstu launa að hækka sérstaklega

þá var tekin sjálfstæð ákvörðun um það að bæta í fjármagni til almannatrygginga til þess að gera lífeyrisþegum mögulegt að njóta sömu réttarbótar og aðrir á lágmarkslaunum hefðu notið það er líka vert að rifja það upp að með átaki árið tvö þúsund og sjö og tvö þúsund og átta voru bætur almannatrygginga hækkaðar verulega þannig að lágmarksbætur færðust að lægstu launum áður hafði verið mikill munur þar á

hrunárin því að þrátt fyrir gríðarlega erfitt ástand í ríkisfjármálum og mikla aðhaldskröfu voru grunnbætur almannatrygginga lægstu bætur aldrei skertar um eina einustu krónu þvert á móti var eins og ég rakti hér áðan árið tvö þúsund og ellefu sérstaklega bætt í með viðbótarframlögum til að tryggja að lágmarksbætur almannatrygginga gætu fylgt lágmarkslaunum fyrir þessu frumvarpi eru síðan augljós siðferðisleg rök ef það er orðin niðurstaða aðila vinnumarkaðarins og sammæli um það í samfélaginu að sérstakt átak þurfi að gera til hækkunar lægstu launa vegna þess að þau séu ekki mannsæmandi að óbreyttu þá eru auðvitað engin rök fyrir því að lífeyrisþegar sem ekki geta unnið og aukið við tekjur sína vegna aldurs eða örorku búi við lakari kjör en samfélagið er almennt sammála um að sé lágmark mannsæmandi kjara þvert á móti er það grundvallarskylda í siðuðu samfélagi að tryggja þeim sem ekki geta unnið fyrir sér sömu möguleika til að tryggja afkomu sína og þeim sem eru á lægstu launum hafa ber í huga þeirra lífeyrisþega sem hér um ræðir er vissulega umtalsverður en

þekkingu sem að jafnaði leiðir til hærri launa þeir eiga því ekki valið um það að bæta afkomu sína með frekari vinnu eða námi

rætt og meðal annars af hálfu hæstvirts fjármálaráðherra hér um daginn í umræðum um fjárlagafrumvarpið um að þetta frumvarp sýndi einhvers konar villuhugmyndir samfylkingarinnar um bótavæðingu samfélagsins og drægi úr hvata til launavinnu þau ummæli hljóta að byggjast á einhverjum miklum misskilningi hæstvirts fjármálaráðherra en ég held að samt sé rétt að víkja að honum hér það er auðvitað ekki þannig að aldraðir eigi almennt kost á því að vinna sér inn tekjur umfram bætur almannatrygginga og það sem hver og einn á rétt á úr lífeyrissjóði ástæðan er ósköp einfaldlega sú að við búum við frekar ósveigjanlegan vinnumarkað hvað efri aldursmörk varðar sérstaklega hjá hinu opinbera

fyrir aldraða er ekki mikið margt hefur verið rætt ritað og gert á vettvangi hins opinbera til þess að reyna að greiða fyrir sveigjanlegum starfslokum og auka möguleika fólks á að vinna lengur en öllum ber saman um að þær aðstæður eru ekki uppi við í dag að almennt sé hægt að gera ráð fyrir þeim möguleika hvað örorkulífeyrisþega varðar er það vissulega svo að mjög mikilvægt er að ganga fram með þær breytingar sem oft hafa verið ræddar á fyrirkomulagi örorkumats þar sem frekar verði horft á hvað fólk getur en það sem fólk getur ekki að bótakerfið yrði almennt endurhannað með það að markmiði að fólk mundi ekki lenda í jafn svæsnum skerðingum og nú er ef fólk gæti fengið störf við hæfi

vandi samfélagsins í dag er hins vegar sá að vinnumarkaðurinn er gríðarlega ósveigjanlegur og lítill skilningur á því að fólk geti verið með ólíka starfsgetu hlutastörf sjaldgæf og almennt miðað við að allir geti unnið hundrað prósent og helst gott betur ef menn vilja auka möguleika örorkulífeyrisþega á að vinna launavinnu að því marki sem starfsgeta þeirra leyfir hlýtur fyrsta málið á dagskrá að ríkið og vinnuveitendur á almennum markaði sameinist um að bjóða hlutastörf þar sem fólk með skerta starfsgetu á raunverulega möguleika til þess að láta til sín taka og svo að gerðar verði bráðnauðsynlegar breytingar á lífeyriskerfinu þannig að fólk sé ekki að tapa nærri áttatíu aurum af hverri krónu í skatt eða skerðingar

hlutastarf til samræmis við starfsgetu þarf auðvitað að greiða fullan skatt af hverri unninni krónu en til viðbótar að þola skerðingu lífeyrisins sem nemur skerðingarmörkum upp á tæp fjörutíu prósent fyrir örorkulífeyrisþega ef hægt væri að fá hlutastarf er ávinningurinn af því lítill sem enginn vegna þess að langstærsti hluti teknanna fer þá annars vegar í skatta eða skerðingar ég held því að það sé alveg óþarfi að mála skrattann á vegginn af hálfu stjórnarliða í þessu máli hér er um að ræða réttlætismál sem er útfært með hógværum hætti nákvæmlega í samræmi við ákvæði kjarasamninga það er ekki þannig að í því felist einhvers konar bótavæðing sem muni hafa einhver neikvæð samfélagsleg áhrif þvert á móti er samþykkt þessa frumvarps í fullu samræmi við þá stefnumörkun sem blessunarlega hefur verið ráðandi frá tvö þúsund og sjö um að lágmarkslaun séu á svipuðum stað og lágmarksbætur almannatrygginga og tryggja með þeim hætti mannsæmandi framfærslu fyrir lífeyrisþegar sem ekki hafa á öðru að byggja

ætla ekki að hafa þessi orð fleiri ég hvet til þess að málið fái góðan framgang í þingnefnd hraðan framgang ég finn mikinn áhuga hagsmunasamtaka eldri borgara og öryrkja á framgangi þessa máls og djúpan skilning á því að hér er um mikilvægt réttlætismál að ræða siðferðilega prófstein um það hvort við teljum að þessir borgarar séu jafn gildir samfélagsborgarar og aðrir það er einfaldlega ekki siðferðislega verjandi að láta annað gilda um lífeyrisþega sem ekki hafa valið sér hlutskipti sitt og hafa ekki aðrar forsendur til að afla sér tekna en

ég hvet stjórnarmeirihlutann því til að hugleiða þetta mál betur og dýpra það eru rík réttlætisrök fyrir því að þessi breyting verði að veruleika og ég bind vonir við að þetta komi til atkvæða sem fyrst enda skiptir máli að lífeyrisþegar njóti nú þegar kjarabóta til samræmis við þá sem eru á almennum vinnumarkaði þar er nú þegar um að ræða hækkun frá fyrsta maí á þessu ári sem